Non bisogna mai dimenticare che il trattato di Lisbona si autodefinisce come una tappa e la tappa suppone un traguardo. Allora, la valutazione di ciò che è accaduto e che sta accadendo va misurata in ordine al traguardo. È chiaro che se il traguardo è soltanto il benessere di un singolo paese che si può trarre dall'appartenere ad una comunità economica ci possono essere critiche, ma se invece il traguardo è quello grandioso del più grande progetto politico di tutti i tempi, quello di un'Europa unita, non più insanguinata dalla morte dei suoi figli, ma divenuta un continente pacificato e pacificatore nel mondo, allora il discorso cambia.